Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, program Daphne osnovan je s ciljem kako bi se njime pomoglo u suzbijanju nasilja nad ženama, djecom i mladima. Svakako sa svim žrtvama nasilja duboko suosjećam i smatram da uvijek možemo učiniti više i bolje da im pomognemo. Pritom je naravno važno pratiti ciljeve prethodnih programa Daphne u kontekstu novog programa. No, važno je pratiti i način implementacije projekata i cjelokupan rad organizacija koje stoje iza tih projekata. Naime, posljednjih mjeseci suočeni smo nažalost s teškim optužbama prema kojima su neke organizacije čiji su projekti financirani preko programa Daphne umiješane u ozbiljne nezakonite i neetičke aktivnosti koje čine upravo suprotno od ciljeva s kojima je Daphne osnovan. Uzevši u obzir skandal koji prati američki Planned Parenthood, važno je znati koje točno projekte europske mreže Planned Parenthooda financira Europska komisija kako bi se uvjerili da ti projekti zaista doprinose pravom cilju.